Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli accordi di Vienna e il conseguente e progressivo ritiro delle sanzioni che, ricordiamolo, hanno contribuito a diminuire del 70 dal 2005 ad oggi, l'interscambio commerciale fra l'Iran e l'Unione europea, aprono nuove opportunità per le aziende europee in un paese di 80 milioni di abitanti, che rappresenta la più grande attrazione per gli investimenti internazionali dopo la caduta del muro di Berlino.

Il cammino è stato tracciato, ora tutti gli attori coinvolti in questo processo Unione europea, Stati Uniti, Iran devono percorrerlo insieme, per costruire rapporti solidi basati sulla fiducia reciproca e non solo sul rispetto degli accordi sottoscritti. Dall'Iran ci si aspettano segnali concreti di apertura e cambiamento, a partire dal tema fondamentale dei diritti umani, mentre sul fronte economico è indispensabile lavorare soprattutto sul sistema bancario, ancora oggi poco trasparente, anche alla luce delle raccomandazioni della task force di azione finanziaria, per evitare il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento delle attività terroristiche. L'Unione europea chiede d'altra parte agli Stati Uniti d'America di favorire la possibilità di investimenti in Iran ad oggi è impossibile per qualsiasi azienda con almeno il 10 di azionariato statunitense fare affari commerciali con l'Iran, a causa delle sanzioni ancora in essere che limitano la libertà di azione. Chiediamo quindi con forza alla Commissione che si faccia portatrice di questo messaggio nei confronti delle autorità americane. È indispensabile che i tanti memorandum d'intesa fino ad oggi sottoscritti da aziende pubbliche e private europee si trasformino in contratti e in azioni concrete.